Voorzitter, het griepalarm van Ruslands hoogste gezondheidsautoriteit Gennady Onischenko heeft zaterdag 10 december niet mogen baten. Tienduizenden burgers gingen desondanks in het hele land de straat op uit protest tegen opzichtige stembusfraude bij de parlementsverkiezingen van 4 december. Tegenover de doorzichtige politieke manoeuvre van Onischenko eisten de demonstranten gezondheidsmaatregelen tegen een verziekt maatschappelijk en politiek bestel, en met recht.

Hoe schat u de kansen in dat Rusland in het nucleaire geschil met Iran zich positiever, dat wil zeggen coöperatiever gaat opstellen tegenover de westerse pogingen dit brandgevaarlijk conflict op vreedzame wijze bij te leggen?